Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, si Copenhague a été un échec, la mobilisation des acteurs non étatiques a été exceptionnelle et a fait émerger une véritable solidarité planétaire pour une justice climatique. Il est désormais acquis que le processus de négociations qui se poursuivra devra prioritairement prendre en compte les intérêts des petits États insulaires vulnérables, et aussi de l'Afrique. Il faudra aussi veiller à ce que les 100 milliards annoncés à Copenhague s'ajoutent réellement aux engagements pris en matière d'aides publiques au développement.

L'année 2010 sera celle de la dernière chance si l'on veut garantir un véritable succès à Mexico.